Grazie Vicepresidente Mogherini. La Sua maratona non è finita e Lei resterà con noi anche per le prossime discussioni. La discussione su questo punto è chiusa.